Una de las herramientas para conseguirlo es la política comercial. El Acuerdo con Mercosur pasa, en este terreno, de las palabras a los hechos. Cumplir el Acuerdo de París es ya una exigencia en él, y se incorporará a los que se firmen en el futuro.

Creo que impulsó el Pacto de Leticia por la Amazonía, como respuesta a los incendios de la Amazonía. Por eso, confío, saludo y aplaudo el compromiso sobre política comercial que contiene el Pacto Verde Europeo. Tendremos un alto responsable para la política comercial centrado en su sostenibilidad. Finalmente, tengo mucha esperanza en el protagonismo de la gente. El debate que estamos celebrando hoy es, sin duda, fruto de una inquietud. Los tres ejes de integración ciudadana previstos en el Pacto ofrecen vías para transformar la preocupación en compromisos individuales y colectivos que movilicen, conciencien, controlen y, en definitiva, sumen con la ilusionante misión que propone el Pacto Verde Europeo.